Ja. Hvala lepa za besedo. Spoštovana podpredsednica, jaz moram reči, da vam čestitam, da ste za svojo vztrajnostjo in kup kršitvam poslovnika, pa vendarle uspeli zagotoviti, da se je ministrica vrnila v razpravno dvorano in bo tako poslušala nadaljevanje in vsebino današnje razprave. Namreč tudi moja razprava se bo vsebinsko osredotočila na nekatere navedbe ministrice, ki smo jih poslušali danes, in tudi na nekatera poslanska vprašanja, ki sem jih predhodno postavila gospodu Puriču. Torej ministru, ki ga danes več ni na tem resorju. Zdaj, dejstvo je, da smo videli z razprav, tako s strani spoštovane ministrice kakor tudi s strani nas v opoziciji, da so očitno vsem pomembna kohezijska sredstva, da se zavedamo, da so ta sredstva tista edina prava razvojna sredstva, ki nam jih Evropa daje za razvoj naše države, ampak, glejte, za razliko od do vlade, ki nam sedaj vlada, se v Slovenski demokratski stranki tega vseskozi zavedamo in ne samo, da se zavedamo, v času, ko smo mi imeli vlado, vam zagotavljam to iz prve roke, da občine zagotovo niso imele takšnih problemov oziroma težav pri črpanju teh sredstev, kot jih imajo dandanes. Pa ne samo da imajo težave pri črpanju teh sredstev, dejstvo je tudi, da to so edina razvojna sredstva, ki jih imajo občine na razpolago, še zlasti ob dejstvu, da kljub temu, da imamo danes predsednika vlade, ki je bil nekoč sam župan in precej kritičen do tega, kako se izračunava povprečnina in kako se krši na tem področju veljavna zakonodaja, danes ni nič bistveno drugače. Tudi sedanja vlada oziroma koalicijski poslanci ste zavrnili amandma Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije po dvigu povprečnin in s tem na dodali dodaten problem za razvoj lokalnih skupnosti in seveda, da vam še osvežim spomin, tudi na ta način kršite veljavno zakonodajo, natančno šesti in dvanajsti člen Zakona o financiranju občin. Zdaj, ministrica je danes velikokrat povedala, da je trenutno črpanje s strani Slovenije približno na enaintridesetih procentih, ampak da je to črpanje še vedno zelo, zelo slabo, je s strani Računskega sodišča opozorilo državi oziroma vladi, pa tudi po drugi strani smo šesta najslabša država v Evropski uniji po črpanju teh sredstev. Zdaj, kako pereče oziroma problematično je to področje, jaz bom izpostavila področje vodotokov, to je prednostna os pet, kjer ste imeli v začetku letošnjega poletja realizacijo na tem področju dva procenta. Torej v finančni perspektivi dva štirinajst dva dva dvajset, ste imeli sredi leta dva devetnajst dvo dvoprocentno realizacijo na tem področju. Zdaj ... Jaz bi si želela slišati danes odgovor, ali je realizacija, torej na področju vodotokov, kaj boljša, zlasti iz tega stališča, ker sem, tudi takrat, v poslanskem vprašanju, podala predlog, da bi se ta sredstva prerazporedila na tiste projekte, ki so v bistvu pripravljeni za to, da se začnejo dejansko izvajati, pa zaradi neodziva s strani ministrstva in po drugi strani tudi zaradi nerazpoložljivih sredstev na tem področju dobila zavrnilni odgovor. In to je tisto, ne, na eni strani birokratizacija in na drugi strani tudi pomanjkanje evropskih sredstev za tista področja, ki pa jih lokalne skupnosti dejansko potrebujejo, je potem razlog, da imamo v bistvu dve hitrosti razvoja v naši državi. Zdaj, spoštovana ministrica, jaz bi si želela, da če že tukaj sedite, da tudi poslušate poslansko razpravo, ker dejansko se to nanaša na vaše področje in bi si dejansko želela potem tudi dobiti odgovore. Torej, imamo dve hitrosti razvoja. Ena hitrost je zahodna regija, kjer, bom rekla, ven štrli Ljubljana, s približno stoosemnajstprocentno uspešnostjo realizacije in po drugi strani zahodna regija, mislim, se opravičujem, vzhodna regija, kjer pa trenutno štiriinsedemdeset procentov razvoja. Zdaj ... Podali smo tudi predlog, kako bi se lahko ta statistika bistveno spremenila in kako bi se lahko hitrost razvoja enakomerno pospešila tudi v vzhodni regiji. Torej, to je bil predlog, da se sprejmeta dva ločena operativna programa v naslednji finančni perspektivi, kajti navsezadnje z dvema ločenima operativnima programoma, ne, tudi, da bi hitreje pospešilo črpanje evropskih sredstev, ampak v te operativne programe bi se dejansko vključile tiste vsebine, ki jih posamezne regije potrebujejo za svoj uspešni nadaljnji razvoj. Namreč, vzhodna in zahodna regija nimata enakih potreb po razvoju in to danes vsi vemo, se tudi vsi s tem strinjamo. Moram pa reči, da sem bila dejansko razočarana na odboru v petek, ko je bil v bistvu zavrnjen sklep s strani koalicijskih poslancev, da bi se torej pripravila dva ločena operativna programa in s tem zmanjšala centralizacija in pospešila decentralizacijo v nadaljnjem razvoju in pa črpanju evropskih kohezijskih sredstev. In dejstvo je, da so to celo zavrnili tudi poslanci, ki prihajajo iz te vzhodne regije in ki so še nedavno tega na sestanku v Slovenski Bistrici, kjer smo se sestali poslanci iz sedme volilne enote, soglasno podprli sklep o dveh ločenih operativnih programih. Potem pa, ko ta sklep pride enkrat v Državni zbor pred pristojni odbor, pa na žalost moram reči, da glasovalni stroj glasuje popolnoma drugače, torej neodvisno od tega, kakšne so potrebe v lokalnem okolju, ampak kako narekuje vladajoča politika. Zdaj dejstvo je, da na vzhodu potrebujemo infrastrukturo. In to kakršno koli, od cest, vodovoda, kanalizacije. In po drugi strani je dejstvo, da je v tem operativnem programu za te prioritete razvoja dejansko namenjenih premalo sredstev. Namreč, tukaj ima Slovenija eno zavezo, vemo, da je sprejeta tudi direktiva Evropske unije o odpadnih vodah, kjer bo potrebno to področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda tudi urediti in za to zagotoviti denarna sredstva. In Slovenija je že na tem področju v letošnjem letu že prejela opomin. In jaz moram reči, da sem bila resnično zaskrbljena nad odgovorom, ki sem ga dobila strani vašega predhodnika. In sicer na moje konkretno vprašanje: "Zakaj se služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko in tudi Ministrstvo za okolje ne vključita bolj v intenzivno v iskanje dodatnih finančnih virov na tem področju?" Namreč, odgovor je bil, eden izmed teh tudi takšen, da ne govorim o tem, da naj si pač občine same zagotovijo sredstva na tem področju, torej da gre to za obvezno občinsko gospodarsko javno službo. Seveda, s tem se strinjam, ampak v posledično pa naj infrastrukturo za to področje, ki je torej lokalnega značaja in pomena, naj zagotovijo občine same. Zdaj, jaz moram reči, da si resnično ne znam predstavljati, kako bo neka občina, ki ima v proračunu na letni ravni približno slabe tri milijone, zagotovila proračunska sredstva za projekte, ki so vredni šest, sedem, osem milijonov sredstev. In po drugi strani, zakaj bi si, če nam Evropska unija dejansko ponuja ta denar, mi pa ga ne znamo najprej izpogajati in pa potem tudi počrpati? Zdaj problem je tudi seveda birokracija. Jaz bom dala še tukaj en primer, kaj se dogaja na področju dogovora za razvoj regij. In sicer to je en takšen inštrument, kjer ste malce prelevili vso stvar tudi na lokalne skupnosti, hočeš, naj se zmenijo in si finančna sredstva same porazdelijo. In zdaj se dogaja tako, da imam pred sabo dogovor za razvoj regij Spodnjega, Zgornjega Podravja. In sicer v to vključenih približno dvajset projektov in do danes, v okviru torej te finančne perspektive, ki se z letom dva dvajset izteka, Ministrstvo za okolje ni izdalo niti ene pozitivne odločbe. Torej niti ene pozitivne odločbe za noben projekt, ki je vključen v to. Zdaj, seveda bom dobila s strani SVRK-a odgovor, da verjetno oni nimajo nič s tem, pa da to je v pristojnosti MOP-a. Ampak glejte, vendarle ste vi tisti koordinator tega, ki bi morali poskrbeti , da se ta sredstva dejansko uspešno tudi počrpajo. Kajti jaz se bojim, da glede na to, kako čas teče in da smo proti koncu oziroma v bistvu se leto dva devetnajst končuje, da marsikateri ta projekt ne bo realiziran in da bodo torej sredstva na tem področju ostala. Medtem ko tisti projekti, kjer imajo župani že pripravljene gradbena dovoljenja in bi projekte lahko dejansko pričeli izvrševati, pa za to ne dobijo pozitivne odločbe. Zdaj, da nimajo problem samo lokalne skupnosti, spoštovana ministrica, problem imate tudi vi. Govorim o projektu nadgradnja vozišča Pragersko. Tam moram reči, da vaše ministrstvo oziroma Direkcija za infrastrukturo, pod katero spada, ki spada pod vaše ministrstvo, že več kot dve leti pridobiva okoljevarstveno soglasje od maja dva sedemnajst, če imam natančne podatke, pa jim še do danes tega soglasja ni uspelo pridobiti od ARSA, in tudi tukaj gre za teh štirideset milijonov evropskih sredstev, za katere se lahko zgodi, da iz te finančne perspektive ne bodo počrpani. Namreč tudi vi ste v mojem poslanskem vprašanju podali odgovor, da praktično obstaja veliko tveganje, da ta sredstva v piru te finančne perspektive dva štirinajst dva dvajset za izvedbo tega projekta torej ne bodo počrpana. Glede na to, kakšno politiko peljete na tem področju, jaz moram reči, da zaradi tega prihaja do vse večje centralizacije v naši državi. V lokalne skupnosti nimajo niti denarja, da bi lahko projekte izvajale, in na drugi strani, če se že prijavljajo na projekte, pa pristojna ministrstva od MOP-a do MGRT-ja, pa tudi SVRK ne opravljajo svoje službe, svojih pristojnosti, ki jih imajo, in potem lokalne skupnosti čakajo tudi po več mesecev in tudi kakšno leto, da dobijo eno soglasje, potem pa se ugotovi, da še nazadnje še kakšno soglasje manjka in tako se samo nadaljuje in lahko prihaja resnično do tega torej, da sredstva ne bodo počrpana in resnično si želim, no, da bi vendarle spoznali, da potrebujemo dva operativna programa, zato da vzhodna regija pridobi tisto vsebino, za katero je potrebno, da se bo regija razvijala v pravo smer, in da se tukaj zgledujemo po takšnih državah, kot je na primer Avstrija, ne, ki imajo že približno dve leti natančno določene vsebine operativnih programov, preden se bo začela finančna perspektiva izvajati. Ne pa tako kot pri nas, ko najprej se gremo pogajat za evropska sredstva, potem pa se spomnimo kasneje, kaj vse bi pa lahko v te operativne programe podali. Pa še nekaj, imamo en operativni program pa dve regiji, za kar v bistvu v celi Evropi razen Slovenije ima šele Estonija, vsi ostali se zavedajo, da regije imajo različne potrebe in za to tudi različne operativne programe, ki vsebujejo torej različne vsebine. Hvala lepa.